hæstvirtur forseti ég mæli fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um ráðstöfun andvirðis vatnsréttinda kristfjárjarðanna merkis og arnarhóls sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd fjallaði um málið og fékk sigurgeir þorgeirsson ráðuneytisstjóra á sinn fund umsagnir bárust frá tveimur aðilum það er frá fljótsdalshéraði og biskupsstofu með frumvarpinu er lagt til að sveitarstjórn fljótsdalshéraðs verði heimilt að ráðstafa andvirði vatnsréttinda kristfjárjarðanna merkis og arnarhóls í jökuldal til félagslegra framkvæmda í sveitarfélaginu skilyrði fyrir ráðstöfuninni er að hún sé samræmanleg hinum forna tilgangi kristfjárgjafa við meðferð málsins í nefndinni kom fram að andvirði vatnsréttindanna nemur rúmum tuttugu milljónir króna einnig kom fram að kirkjuráð telur ráðstöfun andvirðisins samrýmast eins og unnt er í dag upphaflegum tilgangi kristfjárjarða sem var framfærsla fátækra nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt undir þetta nefndarálit rita háttvirtir þingmenn arnbjörg sveinsdóttir atli gíslason grétar mar jónsson gunnar svavarsson helgi hjörvar jón gunnarsson karl fimmti matthíasson kjartan ólafsson og valgerður sverrisdóttir